Hvala za besedo, podpredsednica. Za mene je bistveno vprašanje, ker govorimo o finančnem sistemu v javnem zdravstvu, a je zdravstvena blagajna dolgoročno vzdržna ta trenutek, z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem in obveznimi prispevki, ki jih že imamo. Vsi vemo namreč, da bo zdravje in zdravstveni sistem stal vedno več, in zato je potrebno zagotoviti dolgoročno neka sredstva, ker na eni točki bomo zdravstveni sistem potrebovali vsi. In kakšna je dejanska razlika med tem, če mi na način, kot ga predlaga Levica, z našimi dopolnili ukinemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, in sistemom, ki obstaja danes. Bistvene razlike, razen tistih petdeset milijonov razlik, je ni. In tukaj je glavno vprašanje. Zakaj se je spodbudilo sprejem, zakona, ki ga obravnavamo danes, napoved Vzajemne, torej največje zavarovalnice za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, da bo potrebno dvigniti ceno premije. In ko je ena zavarovalnica dvignila ceno premije, se je v preteklosti vedno zgodilo, da so ji takoj sledile tudi druge. Če ne bomo ukinili dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na način, kot je danes predlagan, se bo dvigovanje premij nadaljevalo, zagotovo. Ker če danes Zavod za zdravstveno zavarovanje opozarja, da manjka sedemdeset milijonov, čeprav je minister na začetku opozoril, da natančnih izračunov oziroma osnove, kje so do te številke prišli, še nima in da nanjo še čaka, potem bo naše zdravstvo zahtevalo vedno več sredstev. Inflacija v zdravstvu je med štirimi in šestimi odstotki. To smo videli v, dopisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje. In kaj imamo danes? Od leta dvaindevetdeset imamo obvezni del zavarovanja in imamo dopolnilni del zavarovanja. In odkar je bil uveden sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se ga ukinja, od leta dvaindevetdeset naprej. Zakaj? Ker ni pravičen. Ker zagotavlja samo neko vmesno amortizersko cono, da lahko Zavod za zdravstveno zavarovanje plačuje vedno manj in se vedno več obeša na neke druge plačnike. Ampak, zdaj, če pride to vse skupaj v isto blagajno, kaj bo potrebno? Samo malce bolj premišljeno delati s tem denarjem. Imamo celo vrsto zakonodaje, ki ureja, zdravstveni sistem. Danes govorimo o zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki, če povemo po domače, kaj pravzaprav ureja ta zakon, kaj dobimo in kdo to plača. Tako da danes govoriti o tem, da ta zakon, ne prinese nič k dolgotrajni oskrbi, ne prinese nič, h krajšanju čakalnih dob. Seveda ne, ker jih niti ne dobesedno tangira. Jih tangirajo drugi predpisi, drugi zakoni. In vsi poskusi dosedanji celostnega urejanja tega sistema so klavrno propadli, zaradi tega, ker ima vsak vedno svoje ideje, svoje načine, svojo agendo. Vsako agendo jo seveda razumem. Eni so za privatizacijo, jaz sem bolj za sistem javnega zdravstva. Ampak na koncu je vseeno, kakšen je koncept. Vse je odvisno od financiranja. Pa dajmo malo pogledati zdaj, koliko je proračun države. Dobrih deset milijard. Koliko je proračun zdravstvene blagajne? Skoraj štiri milijarde, bo zelo zelo hitro bo skoraj štiri milijarde. In z desetimi milijardami evrov funkcionila, funkcionira cela država na leto. Štiri milijarde pa niso dovolj za eno delovanje enega podsistema. Mislim, tukaj pa meni malo, alarmi, začnejo zvoniti. Kje je potem bistvo tega vprašanja? Že samo, zadnjič je kolegica Godec, mislim, da opozorila, da je, predsednik Zavoda za zdravstveno zavarovanje v letnem poročilu povedal, da končno smo prišli do točke, ko ni več tako problematično financiranje kakor upravljanje. In ja in s tem se popolnoma strinjam z vami. Ja, ja, se popolnoma se strinjam s tem. Se pravim, ne vem, če ste vi to rekla, ampak mislim, da ste na enem izmed odborov, Se opravičujem, če niste vi tega rekli, ampak nekje sem slišal. Aha, se opravičujem, kolegica, kolegica Muršičeva je to rekla. In pridemo pravzaprav zdaj do bistvenega vprašanja in, bistvene zadrege. Kdo upravlja zdravstveni sistem v tej državi? A je to ministrstvo, a je to parlament? Ali je v bistvu to Zavod za zdravstveno zavarovanje in tistih petinštirideset ljudi? šestnajst delodajalcev, štiri člane imenuje vlada, petnajst aktivni zavarovanci, en predstavnik predstavlja kmete, sedem predstavnikov upokojence in dva invalide. In imamo petinštirideset ljudi, ki se dejansko odloča, kako se bo plačalo in kdaj se bo plačalo. In na drugi strani imamo javne zavode, ki izkazujejo vsako leto, oziroma zdaj že kar nekaj let, izgube. Z interventnimi zakoni smo te začeli, izgube sicer pokrivati, ampak nastajajo pa, vsi vemo zakaj. Zaradi tega, ker je potrebno sistem, ki deluje od leta dvaindevetdeset, v letu dva tisoč devetnajst ga ne bomo, ampak v letu dva tisoč dvajset ga je pa potrebno nujno posodobiti. Ne samo zaradi napredka v medicini, nove diagnostike, novih zdravil, ampak tudi zaradi demografskih sprememb, tudi zaradi tega, ker pravzaprav s temi štirimi milijardami, to je štirideset procentov državnega proračuna, bi morali vsi imeti najboljše kar svetovna medicina ponuja. Pa verjamem, da v veliki večini primerov to imamo. Ampak noben sistem ni tako dober, da se ga ne bi dalo še izboljšati. In zato smo prepoznali moment in predlog Levice, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinemo v dveh korakih. Prvič zato, da se izognemo vsem tistim sistemskim oviram, sistemskim oviram v smislu tega, dajmo raje mi to celostno, se lotiti pa bomo potem, imeli res eno kompletno rešitev. Zato, da dejansko pridemo do ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kot ga poznamo danes. V drugem koraku potem naprej pa tudi z ureditvijo solidarnostne lestvice in vseh teh zadev, ki sodijo v Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Torej, posodobiti način upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ker bo imel na voljo več sredstev. Ohraniti košarico pravic in definirati standarde in normative, ki jih moramo kot plačniki, aktivni, v ta sistem kot pacienti tudi dobiti. Zato je pa potreben, pogled vnaprej. Gremo korak po korak, in če bo en korak danes bil narejen v pravo smer, bojo potem vsi naslednji še toliko lažji. Tako da, kar je minister na začetku izpostavil, je pa zelo zanimivo, ampak to je v, amandmaju na deveti člen, ko se govori o dolgoročni vzdržnosti. Slovenija prispeva v zdravstveni sistem iz proračuna tri odstotke, vse ostalo plačamo uporabniki sami. Tudi če uporabljamo tako imenovani Bismarckov sistem, bi mogoče bilo smiselno razmišljati in do tretjega branja uskladiti deveti člen tega zakona, ki zagotavlja eno varovalko ob pomankanju sredstev ob koncu leta, in, jo konec januarja tudi nekako potrditi. Jaz verjamem, da bodo ti, napori bili storjeni, da bomo opravili temeljito razpravo in našli rešitev, ki bo medresorsko usklajena in bo zagotavljala dolgoročno vzdržnost zakona, kot ga sprejemamo danes, in tudi zakona, ki se ga bomo začeli obravnavati v naslednjem letu, ki ga je tudi ministrstvo obljubilo skupaj z Zakonom o dolgotrajni oskrbi in še celim drugim paketom zakonov, ki določajo zdravstveni sistem v naši državi. Hvala lepa.